Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mercato del turismo è in costante evoluzione, soprattutto quello online dove ci sono sempre nuove idee e proposte commerciali. Molti tipi di vacanze non sono coperti dalla normativa comunitaria vigente, per questo è necessaria la revisione della normativa sui pacchetti turistici per garantire a tutti i viaggiatori una tutela uniforme e diritti chiari e uguali in tutti gli Stati membri. Servono maggiori garanzie nelle condizioni offerte ai consumatori, soprattutto quando ci sono circostanze straordinarie e imprevedibili che impediscono il rientro. Inoltre occorre garantire ai viaggiatori le necessarie informazioni sui prodotti turistici che acquistano e possibilità di ricorso più chiare ed efficaci in caso di problemi, massima certezza e trasparenza dunque a tutela dei consumatori.